Solicităm obligativitatea instituțiilor financiare de a furniza consumatorilor explicații personalizate, complete și ușor de înțeles cu privire la riscurile pe care le presupune acordarea de împrumuturi în monedă străină și impactul pe care majorarea ratelor dobânzii la împrumuturile în monedă străină îl au asupra ratelor. Aceste explicații trebuie furnizate anterior semnării oricărui contract. În cazul creditelor, subliniem importanța dreptului la informare cu privire la costurile serviciilor auxiliare și la dreptul consumatorilor de a cumpăra servicii auxiliare, precum asigurarea, de la furnizori alternativi. Consumatorii trebuie informați anterior modificării ratei dobânzilor pentru a le acorda suficient timp acestora să examineze piața și să aleagă un alt furnizor de credit, înainte ca modificarea ratei să devină efectivă.